Señor presidente, el acuerdo de paz es precisamente eso, un acuerdo de paz. Es un acuerdo entre dos distintos y no se trata de una rendición, como no acaba de entender cierta parte de la derecha de mi país —como acabo de escuchar aquí—. Y de lo que se trata, es verdad, es de cumplir lo que estaba establecido en el acuerdo de paz. No ha sido fácil para un país con cientos de miles de muertos, con una gran historia de violencia y de dificultades, y no será fácil en el futuro, por mucha voluntad política que haya, conseguir al final llegar a un acuerdo. Alguien lo ha dicho aquí el acuerdo de paz era un punto de partida, pero no era no era el acuerdo definitivo. Eso sí, creo que este Parlamento y la Unión y la Comisión y el alto representante que venga tienen que tener en cuenta que hay una situación de emergencia humanitaria también, que tiene que ver con los refugiados que se están moviendo de Venezuela y que tiene que ver con el cierre de las fronteras que hay alrededor, y para lo que el país, Colombia, necesita también la ayuda

Hay que ser extremadamente exigentes con esos fondos adicionales que se dediquen, con las ayudas que se sigan dedicando con toda la voluntad para el proceso de paz, pero, al mismo tiempo, no hay que cejar en el empeño, porque la estabilidad de toda la región y los propios principios de la Unión Europea están en juego en este proceso.